enorm geraakt. Deze mevrouw vertelt over wat er allemaal gedaan moet worden en wie allemaal wat moet doen.

Hoeveel vluchtelingen heeft zij op dit moment zelf in haar huis opgenomen om het goede voorbeeld te geven?